Bardzo proszę Pana o to, żeby Pan przerywał tego typu sformułowania, ponieważ to jest rzeczywiście obraźliwe dla nas wszystkich. I bardzo proszę o interwencję, o odbieranie głosu wszystkim, korzystanie z tych uprawnień, które Pan ma.